Választói megfigyelőként Moszkvában is elmondtam, hogy nem volt korrekt a politikai verseny, nem volt esélyegyenlőség a pártok között leginkább a rossz választójogi törvény, párttörvény és a médiához való szabad hozzáférés ügyében. Ugyanakkor figyelmeztetném képviselőtársaimat, hogy aránytévesztés lenne követelni a választások megismétlését.

Teljesen egyetértek az előttem szólókkal, az Egységes Oroszország Párt komoly veszteségeket szenvedett, elvesztette alkotmányozó többségét. Az orosz demokrácia előrelépett azáltal, hogy nincs alkotmányozó többsége a vezető kormánypártnak. És nemcsak a parlamenten belül van erőteljes ellenzéke, hanem az utcai megmozdulások is mutatják, hogy Oroszország elégedetlen a modernizáció eredményeivel.